Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Die heutige Debatte gehört ein bisschen dazu für mich, sie ist eindimensional und durchschaubar.

Um nicht falsch verstanden zu werden Ich verurteile aufs Schärfste das, was Autofirmen getan haben. Es ist nicht tolerierbar und gehört bestraft. Aber auf der anderen Seite möchte ich heute ein wenig über Grenzwerte reden.

Oder Wenn ich in meiner Wohnung Räucherstäbchen anzünde, kann das bis über 700 mehr als den Grenzwert verursachen.

Ich plädiere dafür, dass wir uns die Grenzwerte anschauen. Ich will nicht, dass man die Grenzwerte für Diesel jetzt heraufsetzt oder ähnliches, sondern dass wir einfach einen fairen Zugang finden und schauen, dass wir wirklich etwas schaffen, das den Menschen und die Umwelt schont.